Notre bétail européen est nourri au soja OGM. Telle est la réalité et personne ne le dit, alors que les cultures OGM sont interdites en Europe. Il faut sortir de cette hypocrisie. Nous devons développer un plan protéique européen, comme le suggère Jean Paul Denanot.